vegna orða háttvirts þingmanns vill forseti geta þess að það var einmitt rætt og forseti gerði grein fyrir því að það mætti búast við lengri fundum á þriðjudegi og fimmtudegi þannig að forseti kannast ekki við að það hafi ekki legið fyrir upplýsingar að svo kynni að fara að það yrði lengri fundur í dag en að sjálfsögðu fer það allt eftir framvindu umræðunnar hvort við þurfum á löngum degi að halda í dag